Tout cela, ce sont des signes positifs. Peut être que la résolution n'en parle pas assez, peut être que nous sommes trop négatifs, mais nous n'allons quand même pas acheter un chat dans un sac. Moi, je dis qu'il faut faire confiance aux forces qui veulent réformer la démocratie et faire venir la démocratie au Bahreïn, mais nous allons rester vigilants en encourageant les forces les plus progressistes.